... hvala za dano besedo. Glede na odsotnost ministra za finance, predlagam, da mi minister odgovori pisno. Ministru za finance bi rad zastavil vprašanje v zvezi z upravljanjem državnega premoženja, in sicer s strategijo upravljanja državnega premoženja. Dejstvo je, strategija upravljanja državnega premoženja je bila sprejeta, poleti leta dva tisoč petnajst. Do danes se je pokazalo, da ta strategija ima vrsto slabosti in vrsto pomanjkljivosti. O tem je opozarjalo, bi rekel, tako prejšnje, kot predprejšnje vodstvo slovenskega državnega sklada. Po mojem vedenju je sprememba strategije upravljanja državnega premoženja v predalu Ministrstva za finance že več kot tri leta. Na hearingu je doktor Bertoncelj omenil, da ne bi, obstoječi minister, obstoječe Ministrstvo za finance nekako državnemu zboru, predlagalo in pripravilo spremembo strategije upravljanja državnega premoženja nekako do poletja letošnjega leta. Poletje je to. Spremembe in pa nove strategije upravljanja državnega premoženja pa v državnem zboru še ni. Zato sprašujem ministra za finance: Kdaj bo Ministrstvo za finance oziroma Vlada Republike Slovenije v državni zbor poslala prenovljeno dopolnjeno strategijo o upravljanju državnega premoženja? Dejstvo je, tako v praksi kot v poslanski skupini SDS smo opozarjali, da strategija upravljanja državnega premoženja je pripravljena in napisana slabo z vrsto pomanjkljivosti in bi jo bilo potrebno dopolniti. Hvala.